Daher zu einigen mir sehr wichtigen Punkten Mit den Verhandlungen zum neuen MFR besteht jetzt die Möglichkeit, Eigenmittel einzuführen, um die Mitgliedstaaten und ergo die europäischen Bürger und Bürgerinnen zu entlasten. Die Finanztransaktionssteuer sollte daher schon zur Selbstverständlichkeit geworden sein. Weiters ist angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise die Arbeitslosigkeit besorgniserregend, insbesondere unter Jugendlichen. Hier gilt es gezielt durch Bildung, Ausbildung und entsprechende Investitionen entgegenzuwirken. Investitionen sind auch in neue und nachhaltige Technologien nötig auch im Energiebereich um so neue Jobs, Wirtschaftswachstum und einen Schritt zur Verwirklichung der Klimaziele zu schaffen. Herr Präsident Barroso, viele Schritte sind da, packen wir es endlich an!